Izvoli. Izvolite. Hvala, predsedujoči za besedo. En lep pozdrav, ministrica, v mojem imenu seveda tudi naše poslanske skupine. Danes naporen dan za vas, kar dosti vprašanj, ne, ampak saj bo kmalu konec. Jaz nimam več kot toliko. Bolj eno mnenje, eno zadevo, ki mislim, da tu kar teži naše obrtnike in podjetnike, in mislim, da v bistvu, kot veste, pred dnevi je slovenske obrtnike pretresla novica, da je skupščina Skladov obrtnikom in podjetnikov, SOP, tako imenovani, v drugem poizkusu potrdila znižanje pokojnin za trideset cela štiri, odstotka. Prvo glasovanje se je končalo neodločeno, v drugem pa so bili nasprotniki znižanja preglasovani. Glede na to, da naj bi članom, v primeru nasprotovanja predlogu grozili tudi s tožbami, ne preseneča, da se je zgodba takrat končala drugače. V Sloveniji je že, zdaj preveč upokojencev, ki kljub trdemu delu in plačevanju prispevkov, prejemajo prenizko pokojnino oziroma pokojnino, ki jim ne omogoča dostojnega preživetja. SOP bo zdaj praktično to tveganje za revščino povečal predobrih devet tisoč posameznikov, ki so v dobri veri desetletja varčevali za pokojnino in varno starost. Tridesetodstotno znižanje pokojnin je pri kateremkoli znesku veliko in preveč. Še bolj problematično je dejstvo, da pokojnine v povprečju znašajo le štiriinosemdeset evrov. Povsem jasno je, da se težave niso pojavile včeraj, zato je ogorčenje upravičencev razumljivo. Prav tako je upravičeno njihovo razočaranje nad dejstvom, da morajo reševanje sklada prevzeti na svojih plečih. SOP na drugi strani opozarja, da je pokojnine treba znižati, saj je država leta dva tisoč šestnajst povračila skladu močno oklestila in jih s šestih milijonov znižala na šesto tisoč evrov. Po besedah uprave, Bojana Jana, pogovori z ministrstvom na to temo še potekajo, ne? Zdaj, magistrica v kakšni fazi so v bistvu trenutno ti pogovori? To zanima obrtnike. Z vami se po besedah predsednika Obrtne zbornice Slovenije, gospoda, Meha, pogovarjajo tudi predstavniki zbornice, ki menijo, da je rešitev prenos iz vzajemnih pokojninskih zavarovanj SOP-a, skupaj s privarčevanimi sredstvi na SPIZ. Res je, da prvi mož ZPIZ-a Marjan Papež tej potezi ni naklonjen. Kakšno je vaše mnenje o postali, nastali problematiki? Vidite morda še kakšne druge možnosti za zaščito državljanov, ki jih bo ukrep močno prizadel? Hvala za vaš odgovor, ministrica. Hvala lepa , gospa ministrica, izvolite. Hvala lepa za besedo in ...